Hvala za besedo, vse prisotne prav lepo pozdravljam! Prav tako naše goste, kakor tudi tiste, ki nas spremljate preko televizije. In vsem ženam želim lep praznik! Zavedati se moramo, da je Evropo potrebno krojiti po meri ljudi in tudi s pomočjo ljudi. Levica se zavzema za suvereno in aktivno vlogo pri procesih odločanja o institucijah Evropske unije, saj opažamo, da politika prikimavanja monopolom in velesilam zgolj poglablja neravnovesje med razmerji moči v Evropski uniji in tudi širše. Center vedno bolj bogati na račun izropane periferije. Na prvem mestu morajo biti delavske pravice, zdravo okolje, enakost med spoli, solidarnost, dostopno in kvalitetno javno zdravstvo in šolstvo, trajnostni modeli mobilnosti in kvalitetna prehrana, ne pa interesi kapitala. Pričujoča deklaracija predstavlja načrt politike, ki jo bo Evropa, ki jo bo Republika Slovenija zagovarjala in vršila v institucijah Evropske unije. Tudi tokratni predlog za obdobje med januarjem dva tisoč devetnajst in junijem dva tisoč dvajset odraža vizijo Evrope, kot si jo predstavlja Vlada Republike Slovenije, ali bolje, kot si jo predstavljata Nemčija in Združene države Amerike. Torej krčenje javnih storitev, pravic delavstva in poglobljeno oboroževanje ter širjenje zgolj in samo svobode za kapital. V Levici menimo, da bi morala biti Evropa prostor vseh ljudi. To pomeni, da bi se tudi Slovenija morala zavedati lastne vloge pri sooblikovanju evropskih smernic. Na sledenje nemški viziji pač ne bomo pristali, tudi če bi ta bila bolj v skladu z vrednotami, ki naj bi Evropska unija zagovarjala. To je solidarnost, svoboda in demokracija. Evropska unija je ena svetovnih sil in bi si kot taka lahko in tudi morala privoščiti zelo visoke standarde na področju sociale, dela, izobraževanja, skrbi za zdravje in okolje ter preprečevanju nadaljnjih podnebnih sprememb. Lahko bi recimo narekovala tudi standarde v trgovinski politik in, in mednarodnem gospodarstvu ter zavzela trdno stališče glede preprečevanja izogibanja davkov mednarodnih korporacij. V trenutni verziji predlog deklaracije tega ne počne, še več, pozdravlja nove prostotrgovinske sporazume, ki vsebujejo tudi takšne in drugačne verzije mehanizma za izvensodno reševanje sporov, ki pa, kot vemo, postavlja korporacije nad zakonodaje držav. Tega Levica ne more podpreti, zato je že na seji odbora za zunanjo politiko vložila amandma, ki pa žal ni bil sprejet. To pomeni, da niste podprli ohranjanja standardov delavskih pravic in transparentnosti, ustvarjanja novih delovnih mest, zmanjševanje prekarnih pogojev, izboljšanja kvalitete bivanja in zvišanja dostopnosti storitev za vse prebivalce EU. Torej to ni prioritetna usmeritev tokratne deklaracije. Levica na to ne more pristati, zato vam ponujamo možnost, da si premislite. K temu poglavju smo za pričujočo sejo državnega zbora ponovno vložili amandma, ki zavzame odločno pozicijo proti nižanju standardov v prid multikorporacij in njihovih neobdavčenih dobičkov. Tokrat pričakujemo in upamo na podporo. Deklaracija je že tradicionalno retorična, njen narativ pa je zgolj simbolni in ne ponuja dejanskih rešitev za dejanske težave, kaj šele, da bi vsebovala kvaliteto daljnosežnega pogleda. To, kar manjka, je bolj deklarativno od deklaracije same. Manjkajo namreč ukrepi, ki bodo ljudstvu in delavstvu povrnili moč in oblast v lastnih okoljih delovanja. Zategovanje pasu pač ne more biti glavna in edina razvojna strategija. Še naprej se bo Levica zavzemala za ključne strateške spremembe, za dvig minimalne plače, za socialne pravice ter za odpravo prekarnega dela. Poleg tega se bomo borili za ohranjanje čistega in zdravega okolja, varno in kvalitetno hrano ter vzdržno kmetijsko politiko. Trgovinska politika mora torej slediti tem vrednotam, ne pa jih spodjedati. Namesto tega bi morala biti krojena po standardih demokratičnosti, transparentnosti in pravičnosti. Zavzemamo se tudi za pošteno davčno politiko, kjer korporacije plačujejo svoj delež davkov. Minimalni skupni davčni standardi so v preprečevanju pogubne dirke do dna neizogibni. Hkrati podpiramo omejitev trgovinskih sporazumov, ki so v diametralnem nasprotju s temeljnimi načeli Evropske unije za nasprotovanje tajnim sporazumom ter tistim, ki vsebujejo mehanizem ICS, kar korporacije postavlja nad zakone. In ne nazadnje podpiramo vključitev civilnodružbenih organizacij in sindikalnih gibanj v demokratičen proces odločanja o trgovinski politiki. Odprava revščine mora ostati eden izmed glavnih ciljev za dobrobit vseh Evropejcev. Nihče, ki dela, ne sme biti reven. Nestabilna delovna razmerja in nesorazmerna bremena na plečih delavcev so uspešni ekonomiji, kot je evropski trg, nedopustna. Nezaposlenost, revščina in človeka nevredni življenjski standardi so del enačbe prekarnosti. In ravno to je eden glavnih vzrokov za porast evroskepticizma, za porast skrajne desnice, ki kanalizira nezadovoljstvo ljudi, in česar zelo otipljiva posledica je brexit. Delavci so v prekarnih delovnih razmerjih, oropani so osnovnih pravic, kot so pravica do bolniške odsotnosti, osemurnega delovnika, pokojninske varnosti in prostega časa. Število prekarnih delovnih razmerij iz leta v leto eksponentno narašča, še posebej pa je ta trend opazen v perifernih državah Evropske unije. Levica se bo tudi na evropski ravni zavzemala za odpravo prikritih delovnih razmerij in za spodbujanje stabilnejših oblik zaposlitve. Levica torej podpira Evropo solidarnosti, vključenosti in sodelovanja ter Slovenijo pokončne in samozavestne drže. Dovolj je klečeplazenja in prikimavanja. Še naprej se borimo za Evropo ljudi, ne kapitala. Hvala. Hvala, gospa poslanka, besedo imate ...